Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha sentito signor Commissario, ma non aveva certo bisogno delle nostre parole, le aspettative che si sono accese intorno all'appuntamento di Marrakech a giugno sono molto forti. Il trattato è atteso, ma perché il trattato sia tale deve contenere norme che garantiscano l'applicazione e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone alle quali ci rivolgiamo, che in questo caso sono persone non vedenti e che hanno bisogno di strumenti adeguati perché sia garantito il loro diritto di accesso alla cultura. Perché ciò accada bisogna che il trattato allarghi, estenda la possibilità di utilizzo degli strumenti fondamentali che in questo caso sono i libri. Allora bisogna cancellare l'ipotesi di disponibilità commerciale perché è un'ipotesi fortemente restrittiva. Bisogna cancellare il fatto che siano solo le associazioni a distribuirlo perché anche questo restringe i limiti alla possibilità di accesso. Dobbiamo essere in grado di rispondere adeguatamente alle aspettative che si sono create con norme che siano adeguate.